Deșeurile de echipamente electrice și electronice reprezintă o sursă de deșeuri menajere care înregistrează unul dintre cele mai rapide ritmuri de creștere, fiind în același timp una din cele mai periculoase.

Dar ca și în alte domenii, situația din teren diferă foarte mult de la un stat membru la altul, iar această realitate trebuie luată în considerare pentru ca legislația să fie eficientă și ușor de aplicat. În România, piața produselor electrice nu este încă saturată. Cu alte cuvinte, încă nu aruncăm la fel de multe produse electrice și electronice precum alte state membre. Pentru noi, ar fi deci important să avem la dispoziție mai mult timp pentru a ne adapta la țintele ambițioase stabilite de noile reguli. Creșterea graduală a ratelor colectării în următorii șapte ani, care s a stabilit ca parte a acestui pachet, ne oferă parțial flexibilitatea de care avem nevoie. Ca o concluzie generală, compromisul atins oferă un echilibru între caracterul ambițios al țintelor fixate și un termen realist, în care ele să se poată realiza. Le mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru munca și rezultatele lor, în cadrul unor negocieri foarte dificile cu Consiliul.